Praktyki takie jak przymusowe i automatyczne przekierowanie na stronę lokalną w sposób oczywisty stoją w sprzeczności z zasadą równego dostępu do usług i dyskryminują klientów. Zapisy dyrektywy usługowej niestety okazały się niewystarczające, aby uniknąć takich sytuacji. Dlatego też popieram inicjatywę Komisji, która ma na celu wprowadzenie większej jasności prawnej i wykonalności. Sprawa jest jednak niezwykle złożona, więc tym bardziej cieszę się, że po półtora roku intensywnej pracy udało się osiągnąć porozumienie, które wydaje się być bardzo rozsądnym kompromisem.